Y no caben respuestas extremistas, que son crueles y además inútiles, del tipo no debe entrar nadie o del tipo tenemos que dejar entrar a todos. Nosotros apoyamos la propuesta de la Comisión por cuatro razones primero, porque es una propuesta realista segundo, porque es una propuesta que garantiza la dignidad y la humanidad del trato que reciben quienes huyen de la guerra de Siria en tercer lugar, porque es una propuesta que permite la solidaridad entre todos los Estados miembros de la Unión y, por último, porque es una propuesta que nos ayuda a seguir construyendo Europa, a seguir construyendo el mundo en el que nosotros creemos.

Como ha dicho el señor Timmermans, se acerca el invierno, lo peor está por llegar, hay más guerras, hay más hambre, hay más enfermedades, hay más países que Siria.

Necesitamos una estrategia global, una estrategia común de todos los países y una estrategia transversal de todos los partidos políticos, que contemple la dignidad de las personas, sean europeas o no, toda la dignidad que contemple la solidaridad entre los países que contemple la seguridad en las fronteras exteriores y que contemple que queremos combatir la guerra, la enfermedad y el hambre, y no a las personas.